Tisztelt Kollégák! A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményének előadójaként szeretném kifejezni sajnálatomat amiatt, hogy véleményünk bizonyos részeit a jelentés nem vette át. Viszont üdvözlöm, hogy Michel úr átvette azt a fontos gondolatot, miszerint az Európai Bíróságnak az Alapjogi Chartát értelmezési útmutatóként kell kezelnie a szociális és foglalkoztatási kérdésekben.